Absorber la liquidez excesiva de los mercados, corregir el desequilibrio de las cuentas públicas y restablecer el imperio de las normas de la competencia son asignaturas pendientes.

tenemos que establecer mecanismos de alerta temprana que funcionen, porque los que teníamos no han funcionado tenemos que revisar el marco regulador, porque el marco regulador no ha funcionado. Coincido en que es importante regular los bonus y los paraísos fiscales ―medidas todas necesarias, pero no suficientes. Más importante me parece restablecer la musculatura de las entidades financieras, limitar el endeudamiento y establecer provisiones en los buenos tiempos para capear los malos más importante me parece hacer un esfuerzo en materia de supervisión. Sabe el señor Comisario que apoyé el Informe Larosière, aunque me pareciera insuficiente —sería partidario de una supervisión más centralizada—, pero es obvio que la supervisión europea no puede funcionar sin una coordinación estrecha con los órganos supervisores de las otras grandes áreas económicas del mundo. Es necesario también hacer algo en materia de comercio. Está bien ayudar a los países emergentes, pero es más importante levantar las barreras que todavía obstaculizan el intercambio de bienes. Y lo más importante, señor Comisario, necesitamos establecer las bases para un crecimiento estable y sostenido para una generación. Para eso son necesarios mercados libres, mercados abiertos a la innovación, mercados abiertos a los emprendedores, pero mercados sujetos a una determinada reglamentación.